Niet pochýb o tom, že isté rezíduá prepletenia politických štruktúr s organizovaným zločinom môžu komplikovať prebiehajúci proces liberalizácie a demokratizácie spoločenského života v Srbsku a práve preto, myslím si, musíme dať signál srbským občanom, že Európska únia si váži pozitívne zmeny zrealizované v súvislosti s úsilím krajiny o priblíženie sa k Únii. A tu by som chcel poukázať na istú nevyváženosť, ktorú vidím v návrhu uznesenia o Srbsku a Kosove. Na jednej strane odporúčame srbským orgánom, aby posilnili menšinovú samosprávu vo Vojvodine. Na druhej strane odmietame priznať samosprávne mechanizmy Srbom v Kosove.